Predsednik, hvala za besedo. Spoštovana ministrica za infrastrukturo in vsi ostali ministri, kolegice in kolegi! Ustavno sodišče je v zvezi s tretjo razvojno osjo v tem južnem delu severnega dela tretje razvojne osi odločilo tako, kot je. Jaz moram reči, da sem seveda vesel, da je odločilo tako, kot je, in sedaj je jasno, da ni v bistvu več nobenih pravnih ovir oziroma pravnih pomislekov za gradnjo tega dela. Seveda je za začetek gradnje sicer potrebno urediti še gradbeno dokumentacijo, ki je podlaga za dokončno zaprtje te finančne konstrukcije. Finančna konstrukcija pa je podlaga za državno poroštvo, s katerim bo mogoče pridobiti ugodnejše financiranje projekta. Zdaj vsi vemo, da smo ogromno let izgubili okoli te tretje razvojne osi, pa to ni niti krivda nas, ki sedimo tu, v bistvu smo mi vsi sedaj s skupnimi močmi projekt potisnili do tega zaključnega, do te zaključne faze. Gospa ministrica, jaz vas sprašujem, kakšne so predvidene aktivnosti za pripravo investicijsko gradbene dokumentacije, s katero bo zaprta finančna konstrukcija in omogočena pridobitev državnega poroštva, in ker je ta realizacija te tretje razvojne osi tesno povezana tudi s porabo javnih sredstev, ob tej priložnosti zastavljam tudi vprašanje ministru za finance, ki ga danes ni, pa bi prosil, da mi ustno odgovori na naslednji seji. In sicer me zanima, ali in pod kakšnimi pogoji bo Ministrstvo za finance podprlo odobritev državnega poroštva za tretjo razvojno os? Hvala za odgovore.